miður að ekki tókst að hafa umræðu um skýrsluna strax eftir að hún kom fram vegna þess að ég held að það hefði getað verið gagnlegt að menn hefðu getað skipst á skoðun um hana strax í byrjun með málefnalegri umræðu á alþingi sem þetta vonandi verður það er auðvitað kunnara en frá þurfi að segja að þegar stóru viðskiptabankarnir þrír féllu á íslandi í október tvö þúsund og átta þá voru það stóratburðir og eins og allir vita um það rækilega fjallað í skýrslu rannsóknarnefndar alþingis þar er meðal annars rakið hið ævintýralega þensluskeið þessara banka sem segja má að hafi svo vakið heimsathygli það gekk í grófum dráttum þannig fyrir sig að frá og með þeim tíma að landsbankinn og búnaðarbankinn voru einkavæddir þá þróuðust þessir þrír viðskiptabankar úr því að vera um það bil tvöföld landsframleiðsla að stærð í tífalda til tólffalda landsframleiðslu þessi gríðarlegi vöxtur og það sérstaklega á hve skömmum tíma hann átti sér stað er sennilega óþekktur í nokkur annarri hagsögu vandi stjórnvalda þegar þetta ofvaxna bankakerfi síðan hrundi var augljóslega mikill leiðin var mörkuð með neyðarlögunum þann sjöunda október tvö þúsund og níu í neyðarlögunum eru fjármálaeftirlitinu veittar áður algerlega óþekktar heimildir að íslenskum lögum til að yfirtaka fjármálafyrirtæki og ráðstafa eigum þeirra og skuldum eftir því sem nauðsyn krafði þar var og gengið frá því að innstæður hefðu forgangsrétt við slitameðferð og má segja að það sé hinn lagalegi grundvöllur aðgerðanna að mörgu leyti jafnframt höfðu stjórnvöld á þessum tíma og síðar ítrekað lýst því yfir að stjórnvöld ábyrgðust allar innstæður loks fékk fjármálaráðherra í þessum lögum heimild til að stofna ný fjármálafyrirtæki til að taka við innlánum og eignum úr þeim gömlu þegar þessari viðamiklu aðgerð lauk eða í þeim skilningi að samningar höfðu tekist á síðustu mánuðum ársins tvö þúsund og níu ákvað ég og gerði síðan opinbert að tekin yrði saman skýrsla um þessa aðgerð enda eðlilegt og sjálfsagt jafnviðamikil og stór og afdrifarík og hún er og þegar henni hefði verið lokið yrði gerð grein fyrir málinu opinberlega alþingi almenningi og öllum viðkomandi

lauk í marsmánuði hún var kynnt ríkisstjórn þrítugasta og fyrsta mars og samdægurs send alþingi og lögð fram á vef alþingis þetta vona ég að sé í anda þeirrar opnu stjórnsýslu og þeirra vinnubragða sem við viljum temja okkur að upplýst sé með skilmerkilegum hætti um stórar aðgerðir og mikilvæga hluti af þessu tagi skýrslan er að mínu mati eins og raunsönn og greinargóð skýrsla um þessa aðgerð og kostur er hún er samin með því hugarfari að vera fyrst og fremst upplýsandi gagn hún var ekki hugsuð sem málsvörn til eða frá hún er ekki pólitísk í eðli sínu heldur fyrst og fremst unnin af fagmönnum en auðvitað yfirfarin af mér og á mína ábyrgð þá var haft samráð við alla helstu málsaðila þeim gafst kostur á að koma með sínar athugasemdir og það var unnið úr þeim þannig að það var reynt að vanda verkið eins og kostur væri þannig að bæði nýju bankarnir og þeir sem fara með málefni gömlu bankanna fjármálaeftirlitið seðlabankinn

mörgum þeim helstu atriðum sem uppi hafa verið í umræðum um skýrsluna í fyrsta lagi ber að taka það fram að aðferðafræðin var skilgreind í neyðarlögunum það er í neyðarlögunum sem fjármálaeftirlitið fær hinar víðtæku heimildir til að ráðstafa eignum bankanna eftir að þeir eru komnir í þrot ríkisstjórn á hverjum tíma hvorki á haustmánuðum tvö þúsund og átta né síðar hefur slíkar heimildir það er grundvallarmisskilningur og á þessum misskilningi að mér virðist grundvallast ýmsar rangtúlkanir sem uppi hafa verið í umræðunni að menn ganga út frá því að heimildir séu hjá ríkisstjórn sem ekki eru það heldur hjá fjármálaeftirliti við ráðstöfun fékk ég við rök að styðjast að stefnubreyting hafi orðið af þeirra hálfu ef hún hefði skipt máli sem slík við ráðstöfun innlendra eigna og skulda til nýrra banka ákvað fjármálaeftirlitið að fram færi eðli málsins samkvæmt óháð mat á mismun eigna og skulda og að nýr banki gæfi út skuldabréf til gamla bankans sem samsvaraði

til stjórnar alþjóðagjaldeyrissjóðsins frá þriðja nóvember tvö þúsund og átta samanber breytingu á níunda tölulið yfirlýsingarinnar sem gerðar voru fimmtánda nóvember tvö þúsund og átta lýsa íslensk stjórnvöld þeim atriðum sem lögð væru til grundvallar við mat fluttra eigna frá gömlu bönkunum til hinna og nýju og þar kemur að með leyfi forseta það sé lykilatriði í réttlátri meðferð gagnvart innstæðueigendum og kröfuhöfum á hendur yfirteknu bönkunum að nýju bankarnir greiði sannvirði fyrir þær eignir sem fluttar voru frá gömlu bönkunum við segir þar höfum komið upp gagnsæju ferli þar sem tvö teymi sjálfstæðra endurskoðenda sjá um að meta sannvirði eigna almennt munum við tryggja að meðferð á innstæðueigendum og lánardrottnum sé sanngjörn jöfn og án mismununar og í samræmi við lög nema hvað hér heita auðvitað íslensk stjórnvöld því að þessi málsmeðferð uppfylli öll þessi skilyrði og eftir því hefur verið reynt að vinna síðan enda væri annað ekki björgulegt og gæfulegt og stæðist ekki lengi fyrir dómstólum af menn vikju af leið í þessum efnum til að framkvæma hið óháða mat var ráðið ráðgjafar og endurskoðunarfyrirtækið deloitte í lundúnum og jafnframt ráðgjafarfyrirtækið oliver saman til að taka út þá aðferðafræði sem beitt var við það þegar f m e samdi við matsaðilana í desember tvö þúsund og átta var þegar orðið ljóst að matið yrði ekki einhver ákveðin taka heldur matsbil þar með var ljóst að f m e mundi ekki geta notað hið óháða mat til að ákveða hina endanlegu fjárhæð skuldabréfsins eða skuldabréfa milli bankanna og að setjast yrði að samningaborði til að komast að niðurstöðu um greiðslu nýs banka til hins gamla fyrir yfirfærðar nettóeignir ef samningar næðust ekki yrði þá væntanlega f m e að ákveða greiðsluna upp á sitt eindæmi breytingar á endurgreiðsluáætluninni snerust eingöngu um þetta atriði og byggir á því sem þegar var orðið ljóst í desember að matið yrði ekki einhver ein tala heldur verðbil

var og er að ráðstafa eignum banka ef til slíks kemur samkvæmt neyðarlögunum er það fjármálaeftirlitið sem er hið óháða stjórnvald sem hafði heimild til að ráðstafa eignum bankanna ekki stjórnvöld með hliðsjón af eignarréttarákvæðum stjórnarskrár var nauðsynlegt að sjá til þess eðli málsins samkvæmt að sanngjarnt gjald kæmi fyrir slíka eignayfirfærslu óháð því hver aðilinn var sem yfirfært var frá til dæmis hvort aðilinn var innlendur eða erlendur þetta hljóta allir alþingismenn að sjá hliðstætt dæmi getum við kallað eignarnám þar sem greiða fyrir fyrir eignir sem yfirteknar eru samkvæmt óháðu mati en ekki samkvæmt einhliða ákvörðun þess sem tekur eignina yfir til sín eða dettur einhverjum í hug að það fengi staðist ef menn stæðu þannig að verki að menn tækju einhliða yfir eignir og ákvæðu sjálfir verðið á þeim nei þá verðum við að minnsta kosti að afnema stjórnarskrána fyrst vangaveltur um að sú ríkisstjórn sem sat út janúar tvö þúsund og níu hafi verið með áætlanir um sextíu til sjötíu prósent afslátt af lánasöfnum sem hafi átt að ganga til einstaklinga og fyrirtækja eru því algerlega úr lausu lofti gripnar í öllu falli hafði sú ríkisstjórn engar heimildir til slíkra aðgerða og slíkt hefði aldrei staðist eins og það sem ég hef á undan sagt sýnir fram á í bráðabirgðastofnefnahagsreikningum sem fjármálaeftirlitið birti fjórtánda nóvember tvö þúsund og átta var talið að verðmæti yfirfærðra verðmæta viðskiptabankanna væri tvö þúsund átta hundruð áttatíu og sex milljarðar króna í verðmæti deloitte sem birt var í apríl tvö þúsund og níu var verðbilið tvö þúsund tvö hundruð til átján hundruð áttatíu milljarðar króna það verðmæti sem samið var um að lokum á síðari hluta ársins tvö þúsund og níu var sautján hundruð sextíu milljarðar sem svarar um fimmtíu og sex prósent af fyrra eignarmati og hugmyndir um verðmæti eignanna virðast því hafa verið hærri á síðari hluta ársins tvö þúsund og átta en samið var um að lokum ég vek athygli manna á þessari tölu að niðurstaðan í samningunum síðla árs tvö þúsund og níu er neðan við neðri mörk verðbilsins sem deloitte gaf út í apríl tvö þúsund og níu þessi útfærsla samninganna tryggir óumræðanlega stöðu ríkissjóðs og beggja aðila eða allra aðila með sanngjörnum hætti fyrir nýju bankana og ríkissjóð var mikilvægt að semja um lágt mat á yfirfærðum eignum til að tryggja rekstur bankanna til að ná því markmiði var jafnframt samið um að gömlu bankarnir hefðu þann valkost að yfirtaka eignarhlut í bönkunum eins og endaði með arionbanka og íslandsbanka eða að um skilyrt uppgjörsbréf yrði að ræða ef eignirnar reyndust verðmætari en samið var um samanber landsbankann þess var gætt að hin skilyrta aukning næði aldrei til lána einstaklinga heldur einungis til fyrirtækja þar sem ágreiningur var mikill um rétt verðmat bara að menn hefðu haft þessa staðreynd í huga hefði umræðan getað orðið öðruvísi undanfarnar vikur að eignir einstaklinga voru og eru ekki þarna undir gagnvart hinu skilyrta bréfi og uppgjörinu þar það er rétt að taka það fram að það hefði auðvitað aldrei samist um hið lága verðmat án nefndra valkosta um annaðhvort eignarhald eða skilyrt upphafsbréf að sjálfsögðu ekki það var grundvöllur þess að samkomulagið tókst þó og dróst ekki að þessi tæki voru útbúin til að klára málið líklegast er að yfir höfuð hefði ekki náðst neitt samkomulag án þessara valkosta og hvar hefðum við þá verið stödd án samkomulags eins og ég segi hefði fjármálaeftirlitið mjög líklega ekki átt annan valkost en að taka miðgildi verðmatsins óháða aðila og hvað hefði það þýtt tvö hundruð áttatíu milljörðum króna hærri fjárhæð fyrir nýju bankana en hið umsamda verðmat hinu lága verðmati er ætlað að tryggja meðal annars arðsemi ríkissjóðs af hlutafjárframlögum sínum og örugga tryggingu fyrir endurgreiðslu ríkjandi lána með auknu eigin fé og styrk bankanna þessir samningar voru staðfestir af alþingi í desember tvö þúsund og níu að athuguðu máli töldum við í fjármálaráðuneytinu þörf á því að lögfesta skýra og afdráttarlausa heimild fyrir fjármálaráðherra til viðbótar heimildum neyðarlaganna til að staðfesta breytingar á eignarhlutum ríkisins í íslandsbanka h f arionbanka h f og ári háttvirtur við skilanefndir kaupþings og landsbanka íslands þetta var gert í þessu frumvarpi var mælt fyrir um staðfestingu á þeim ráðstöfunum sem leiddu af samningum fjármálaráðuneytisins fyrir hönd ríkissjóðs og þessara aðila um endurfjármögnun og uppgjör og snerta eignarhald ríkisins í hinum nýju bönkum í umræðum á þingi upplýsti ég mjög nákvæmlega um þessa afkomu ríkisins að málinu í formi hlutafjárframlaga og víkjandi skuldabréfa þannig að það er undarlegt að menn telji þær upplýsingar nýjar af nálinni sem hér lágu fyrir og var mælt sérstaklega fyrir og voru útskýrðar á alþingi í desembermánuði þarna frumvarpið var samþykkt á alþingi eftir skammar umræður með fjórum mótatkvæðum þannig að ekki var annað ráðið af viðtökum alþingis á þessum tíma en menn teldu að aðgerðin hefði gengið vel menn hafa rætt mikið um afskriftir lána í tengslum við þessa aðgerð og þá hvort möguleikar hafi verið til að auka sérstaklega svigrúm bankanna til afskrifta lána í gegnum þessa samninga þá vísa ég til alls þess sem áður hefur verið sagt um þau skilyrði sem svona aðgerð verður að uppfylla og standast til að hún hrynji ekki um sjálfa sig veruleikinn er sá að þeir afskriftasjóðir sem nýju bankarnir fengu til sín munu í meginatriðum ganga til viðskiptavina bankanna staðan mun reyndar nú þegar stefna í að verða þannig að viðskiptabankarnir munu veita einstaklinga meiri afslátt af lánum þeirra en samið var um við yfirfærsluna en aukin verðmæti fyrirtæki lána munu bera það uppi dæmi um slík fyrirtækjalán eru lán til útflutningsfyrirtækja sem ganga betur eftir gengisfellingu krónunnar slík þróun getur orðið til þess að minnka má viðkomandi afskriftasjóði en hingað til hefur verið um mjög takmarkaðar fjárhæðir að ræða miðað við heildarstærð þeirra því hefur verið haldið fram að þar sem erlendir kröfuhafar séu eigendur tveggja banka muni þeir ganga harðar að viðskiptamönnum sínum og jafnvel setja þá í þrot staðreyndin er sú að erlendir kröfuhafar sem slíkir koma ekki nálægt nýju bönkunum því að eignarhald þeirra óbeint fer í fyrsta lagi í gegnum hendur skilanefndar og slitastjórna sem aftur eiga að setja stjórnarmenn í sjálfstætt eignarhaldsfélag og þar eru eldveggir á milli og meiri hluti stjórnar þeirra félaga skulu koma úr öðrum áttum en frá hagsmunaaðilum skilanefndum og kröfuhöfum gömlu bankarnir munu væntanlega eða skilanefndirnar fyrir þeirra hönd selja hluti sína í bönkunum innan fárra ára og það mun aldrei koma til þess að einstakir kröfuhafar leysi til sín þá hluti það er langlíklegasta þróunin og að því er unnið hvað skiptir þá máli að byggja upp traustan og seljanlegan banka og gera menn það nema með góðum viðskiptamannahópi nei væntanlega ekki eina leiðin til að tryggja verðmæti þeirra hluta er að þeir gangi vel að þeir hafi trausta viðskiptamenn og þeir séu seljanleg eining í góðum rekstri og að ganga of hart að viðskiptavinum og hrekja þá burtu væri ekki aðferð til að hámarka þessi verðmæti þessi frágangur mála er ósambærilegur því að viðkomandi kröfuhafar hefðu beinan aðgang að þeim sem skuldaði en það er ekki í þessu tilviki skuldaaðlögunin er síðan á grundvelli laga sem hér hafa verið sett á alþingi og á grundvelli samkomulags milli banka lífeyrissjóða og stjórnvalda og lúta þeim reglum sem þessir bankar eins og aðrir eru bundnir af varðandi matsforsendur og hvernig verðmæti breytast með tímanum þá er rétt að menn hafi í huga að þar geta komið fram verðmætabreytingar á marga fleiri vegu en þann einan að lánasöfnin hafi reynst vanmetin sem dæmi má nefna og það er mikilvægt að menn hafi það í huga að bankarnir gera að sjálfsögðu upp á grundvelli alþjóðlegra reikningsskilareglna og hið óháða mat var sömuleiðis gert á grundvelli núvirðisaðferða íslensku bankarnir gerðir upp á sama hátt það felur meðal annars í sér að lán eru verðmetin á grundvelli framtíðarsjóðs flæðislánsins og ekki höfuðstóls þess eins og það stendur á uppgjörsdegi það þýðir að þessar framtíðargreiðslur eru síðan færðar til uppgjörsdags með vöxtum sem taka mið af markaði greiðslur eru með öðrum orðum núvirtar þegar vextir lækka eins og gert er á íslandi síðan haustið tvö þúsund og átta hækkar því að öðru óbreyttu verðmætið í bókum bankans hið sama á raunar við um aðrar eignir með framtíðartekjur eins og til dæmis fasteignir og hlutabréf almennt séð skapar vaxtalækkun því betri rekstrarskilyrði fyrir banka bæði með verðmætaaukningu eigna en auðvitað ekki síður með lækkun innlánsvaxta þannig verða breytingarnar í umhverfinu sem áhrif hafa á verðmæti lánasafnanna og mönnum hefur að miklu leyti yfirsést þetta í umræðum að undanförnu það var samdóma álit þeirra sem mest komu við sögu í þessum aðgerðum það er fjármálaeftirlitsins seðlabankans fjármálaráðuneytis efnahags og viðskiptaráðuneytis og alþjóðagjaldeyrissjóðsins að það væri ákjósanlegt og það drægi úr áhættu bæði fyrir ríkið og fjármálakerfið ef aðrir en ríkið ættu einhvern hluta bankakerfisins þetta var stutt meðal annars af samtökum atvinnulífsins og mörgum ef ég man rétt þingmönnum sjálfstæðisflokksins sem fögnuðu því sérstaklega að niðurstaðan varð á þessa vegu enda þótti mér það merkilegt í gær ef ráða mátti orðið af framgöngu sumra þingmanna sjálfstæðisflokksins tala ég þá ekki um aðila úti í bæ að það væri orðin stefna sjálfstæðisflokksins að ríkið hefði átt að eiga bankakerfið allt enda er það orðið svo er það þá orðið þannig að menn hafi algerlega skipt um skoðun frá því sem var þegar þessi niðurstaða náðist og þegar allir voru á þessum tíma sammála um að þetta væri góður kostur og dreifði áhættunni þegar af þeirri ástæðu að þetta þýddi að ríkissjóður þurfti ekki að skuldsetja sig sjálfur til hins trausta og þá höfðu menn meðal annars í huga að þá hefði hann fremur bolmagn til þess ef á þyrfti að halda að mæta einhverjum frekari áföllum sem kynnu að verða í fjármálakerfinu það er enginn þrýstingur að sjálfsögðu á fjármálaeftirlitið eða aðra aðila í þessum efnum menn voru einfaldlega sammála um að þetta væri heppilegasta lausnin gömlu bankarnir eru að sjálfsögðu þrotabú og þar með varð auðvitað að finna brúklega lausn á fyrirkomulagi þessa eignarhalds það útfærði fjármálaeftirlitið og samþykkti að lokum í heildina urðu utanfjárframlög til gömlu bankanna hundrað þrjátíu og fimm milljarðar króna það er hlutafjárframlög gömlu bankanna til hinna nýju og skuldsetning ríkisins beint lægri sem því nemur af þeim sökum alls nemur eiginfjárframlag ríkisins til bankanna hundrað þrjátíu og fimm milljörðum króna upphaflega var gert ráð fyrir að það gæti farið í þrjú hundruð áttatíu og fimm milljarða og það er því tvö hundruð fimmtíu milljörðum króna lægri fjárhæð í beinu eigin fé auk þess veitti ríkið tveimur bönkum ríkjandi lán það er arionbanka þrjátíu og tveir milljarðar og íslandsbanka að fjárhæð tuttugu og fimm milljarðar til að þeir gætu uppfyllt skilyrði fjármálaeftirlitsins um sextán prósent eiginfjárhlutfall sem auðvitað var mikilvægt að náðist sömuleiðis fram í þessari aðgerð að bankarnir lögðu af stað mjög sterkt fjármagnaðir og hafa reyndar styrkt stöðu sína enn síðan

þau eru ekki baggi á ríkinu þau skila vaxtatekjum og hljóta að teljast mjög vel tryggð í ljósi sterkrar eiginfjárstöðu bankanna samtals nemur því fjárbinding ríkissjóð vegna endurreisnar viðskiptabankanna þriggja hundrað níutíu milljörðum það er staðreynd menn hafa síðan blandað ýmsu öðru inn í þessa tölu sem hefur ekkert með samninga gömlu og nýju bankanna að gera það er hlutir sem urðu vegna áfalla annars staðar í fjármálakerfinu og hafa í för með sér skuldbindingar fyrir ríkið eða ábyrgðir vegna þess að menn gáfu út allsherjarábyrgð á innstæðum í landinu heyrir gerðu það fyrst gerði það ríkisstjórn sjálfstæðisflokks og samfylkingar hún hefur síðan verið ítrekuð já að sjálfsögðu enda væri ekki gæfulegt að snúa við í miðri á í ári efnum með tóman innstæðutryggingarsjóð og svo framvegis fyrir fall bankanna haustið tvö þúsund og átta hafði seðlabankinn veitt þeim gríðarlega lausafjárfyrirgreiðslu sem allir vita hvernig endaði og þar af leiðandi átti seðlabankinn gríðarlegar kröfur á þrotabúin og mikið af þeim kröfum hefur þegar verið afskrifað hluti af fyrirgreiðslunni var því veð í útláni glitnis og kaupþings aðallega húsnæðislánum í stað þess að taka lánin til sín og innheimta þau náðist samkomulag um að lánin væru færð frá seðlabankanum og inn í hina nýju banka en á móti gæfu bankarnir út skuldabréf til seðlabankans um veð í yfirfærðu lánunum skuld arionbanka er í mörgum myntum og færir seðlabankanum gjaldeyristekjur umsamið verðmæti lánanna var samtals hundrað og sextán komma níu milljarðar króna um var að ræða skynsamlega lausn á vandamáli sem skapaðist við fall gömlu bankanna og er algerlega óháð eignarhaldi á nýju bönkunum í samræmi við sitt hlutverk veitir seðlabanki íslands bönkum lausafjárfyrirgreiðslu til að koma í veg fyrir að hlutir endurtaki sig eins og þeir sem gerðust tvö þúsund og átta þá samþykkir nú seðlabankinn eingöngu ríkistryggð skuldabréf sem tryggingu fyrir slíkri lausafjárniðurgreiðslu og hefði betur verið gert fyrr samhliða gerir fjármálaeftirlitið kröfur um tuttugu prósent lausafjárhlutfall það er að laust fé í bönkunum nemi að lágmarki tuttugu prósent af innlánum við yfirfærslu á lánum spron til arion og straums og til að tryggja innistæður eigenda

til að verja sig fyrir mögulegu útstreymi fengið lausafjárfyrirgreiðslu á móti og þetta fyrirkomulag tengist falli spron og straums og er óháð endurreisn viðskiptabankanna þriggja svo reynt sé að fara yfir nokkur af þeim atriðum sem grautað hefur verið saman inn í þessa umræðu ég mæli með því og þessi skýrsla er í grunninn um endurreisn viðskiptabankanna þriggja það gríðarlega stóra flókna og viðamikla ferli það eru auðvitað margir aðrir atburðir til hliðar úti í fjármálakerfinu sem full ástæða er til að fara yfir og kannski þarf þrjár skýrslur um þetta að lokum

sérstaklega ekki í ljósi þess hversu góðar viðtökur þessi skýrsla hefur fengið og hversu þakklátt alþingi hefur verið mér fyrir að láta taka hana saman og hversu menn hafa vandað sig í að vitna rétt og nákvæmlega í hana það má beita mörgum aðferðum til að reyna að meta útkomuna fyrir ríkið í þessari aðgerð og aðkomu þrotabúa gömlu bankanna að fjármögnun þeirra nýju eins og ég sagði gerði upphaflega áætlun ráð fyrir hlutafjárframlögum til bankanna sem hljóðuðu upp á þrjú hundruð áttatíu og fimm milljarða króna heildarfjárhæðirnar sem fóru í endurreisn bankanna eru ekkert langt frá þeirri tölu þegar allt er talið sem ríkið og skilanefndirnar leggja af mörkum það er rétt sumir hafa misskilið það þannig sem stendur í skýrslunni um það að þar með þýði þetta að aðgerðin hafi ekki komið betur út fyrir ríkið en þar er verið að vísa til heildarfjármunanna og trygginganna sem lagðar eru af mörkum og af þeim kemur stór hluti frá öðrum en ríkinu ef við tökum þetta bein eiginfjárframlög upp á hundrað þrjátíu og fimm milljarða króna auk fimmtíu og fimm milljarða króna minnkandi lána þá munar eftir atvikum hvort menn vilja taka tvö hundruð fimmtíu milljarða eða hundrað níutíu og fimm milljarða sem ríkissjóður hefur minna lagt af mörkum en ef hann hefði staðið einn að fjármögnun bankanna þetta eru staðreyndir og það munar um minna en vextina af þessu niðurstaðan er mjög hagstæð fyrir ríkissjóð hvernig sem reiknað er og hefur þegar leitt til frú forseti tug milljarða króna minni vaxtagreiðslna það er veruleiki það þýðir ekki að afneita slíkum staðreyndum þær blasa við og liggja á borðinu þannig að það hefur munað um það í glímunni við hallarekstur ríkissjóðs að þurfa ekki að bókfæra tugmilljarða vaxtakostnað sem annars væri þegar á fallinn vegna áranna tvö þúsund og níu og tvö þúsund og tíu að lokum verð ég að segja það frú forseti að mér finnst það mikill ábyrgðarhlutur sem því miður hefur hent suma í þessari umræðu undanfarnar vikur að halda því að almenningi að í gegnum þessa aðgerð og uppgjör bil gömlu og nýju bankanna sem var sett í þann farveg sem ég fór rækilega yfir í mínu máli í byrjun og sem alltaf hlaut að þurfa að lúta þeim lögmálum sem við þetta eiga varð auðvitað alltaf að standast þær kröfur að vera í samræmi við stjórnarskrá og lög og gæta jafnræðis og með eðlilegum hætti finna uppgjör þarna á milli að í gegnum það hafi

til að leggja í sjóð til afskrifta af ánum það vald var í fyrsta lagi aldrei í höndum ríkisstjórna það var ekki þar það var hjá fjármálaeftirlitinu og í öðru lagi hefði slík aðgerð aldrei haldið vatni fyrir dómi ég bið menn að hugleiða að lokum hversu mikið var undir að þessi aðgerð gæti gengið í gegn og klárast að hættum á langvinnum töfum og málaferlum væri bægt frá að nýju bankarnir kæmust af stað fullfjármagnaðir og gætu farið að sinna sínu hlutverki allt þetta skipti sköpum við að komast áfram við endurreisn hagkerfisins þetta ræddum við á árinu tvö þúsund og níu og þá vorum við gagnrýnd fyrir tafir að þetta gengi of hægt var

hvers konar málflutningur er þetta þetta var gríðarlega stór flókin viðamikil og dýr aðgerð

verið að byrja að vinna úr fjórða og mér er sagt níunda og tíunda stærsta gjaldþroti veraldarsögunnar kaupþing er talið vera fjórða stærsta gjaldþrot í heimi að uppstyttu til voru lögfræðingarnir sem að þessu unnu að koma að stærsta máli á sínum ferli báðum megin borðsins að lokum tókst þessi aðgerð vel hún var leidd í heila höfn með farsælum hætti fyrir íslenska ríkið og fyrir íslenskt hagkerfi og hún stenst skoðun og ég er ófeiminn við það að hún sé rýnd hvort sem það er í gegnum þessa skýrslu eða aðgerðina sem slíka að öðru leyti ég tel að það hafi meira og minna verið unnið þrekvirki við að koma þessu óhemjulega flókna og erfiða verkefni þó í höfn á ekki lengri tíma en réttu einu ári